Cela serait d'autant plus urgent naturellement suite au Brexit.

Certes, la mobilité Erasmus, par la découverte d'autres espaces, cultures et langues, est une magnifique occasion pour se rendre compte de ce que nous avons en commun et de ce qui nous distingue. Malheureusement, rien n'est fait pour approfondir ces découvertes lors de la mobilité. En effet, la mobilité au delà de l'Europe est toujours plus encouragée. L'on voit mal, par exemple, en quoi le fait que la Tunisie soit la première destination hors Europe chez les Français renforce l'identité européenne.

Elle ne cherche pas à favoriser la découverte des autres cultures, ce que permet davantage un long séjour que de traverser le continent en train. Je pense que tout le monde est d'accord là dessus. Mais simplement, on veut influencer le vote des citoyens. Enfin, ce rapport s'intéresse certes à l'apprentissage des langues, mais ne rend toujours pas obligatoire l'apprentissage de la langue du pays d'accueil. Au lieu de cela, on facilite l'apprentissage par le numérique et nul doute que ce sera l'anglais qui sera choisi. Bref, pour la Commission, notre identité est à chercher ailleurs et seuls les migrants, auxquels on offre des cours de langues, ont le droit de s'enraciner. On comprend mieux dès lors la nécessité de tripler le budget, 41 milliards, qu'il faudra bien aller chercher dans la poche des citoyens.